Ahogy a jelentéstevő Higgins úr ezt elmondta, ez azért nem jöhetett létre, mert nincs egy olyan erős jogszabály, amely valamennyi országot kötelezné ennek a használatára. Márpedig, amíg azonos elvek alapján, azonos díjtételekkel és azonos beszedési rendszerrel működő új struktúra nem alakul ki, addig ezt nem is várhatjuk el, hogy működjön ez a rendszer Európában.

Olyan bevételekre kell szert tenni ezáltal, amely az útfelújításoknak alapját képezhetik, és azoknak a környezeti károknak a felszámolását is finanszírozhatják, amelyek megtörténnek. A megoldásra van példa, a roamingdíjak területén már ért el sikereket az Európai Parlament és a Bizottság.